Estamos hablando de un Reglamento dentro del total de Reglamentos sobre la economía circular un Reglamento que va entrar en vigor a los veinte años del actual Reglamento.

Quisiera mostrar que estos fertilizantes actuales son cruciales para la agricultura, pero sin duda, un uso inadecuado puede tener riesgos importantes y un impacto negativo para el medio ambiente y la salud pública.

Muchos se han felicitado por la inclusión de los fertilizantes orgánicos

Pero sí quiero decir algo sobre los fertilizantes orgánicos es importante seguir innovando, mejorando su eficiencia y efectividad y, desde luego, que se respeten las exigencias de la Directiva sobre nitratos, también en los abonos orgánicos, que son importantes. Y, finalmente, quisiera decir que yo sí soy favorable al acuerdo sobre el cadmio.

Esto es un acuerdo no es la posición de una parte, sino que es un acuerdo entre todas las partes.